Ma este én is az anyanyelvemen szeretnék beszélni, hogy a kis és középvállalkozások nyomon tudják követni a hozzászólásomat.

Az egyik segítsük a kkv kat a nagyobb árbevételekkel, az európai piacokra kerüléssel és innovatív termékek piacra juttatásával. A második érjük el a költségcsökkentést a bürokrácia csökkentésével. Erre kiváló példa a szolgáltatási irányelv. A harmadik célkitűzésünk pedig az volt, hogy a pénzeszközökhöz való hozzájutást egyszerűsítsük, könnyítsük meg a kkv szektor számára. Az Európai Unión belül a kis és közepes vállalkozások a GDP egyharmadát állítják elő. Ha így számoljuk, akkor az európai költségvetéshez is a kkv szektor mintegy egyharmadnyi összeggel járul hozzá. Ezzel szembe, hogyha megnézzük azt, hogy az Európai Unió költségvetéséből a kkv k milyen részarányt képviselnek, akkor nem lehetünk elégedettek.

El kell tudnunk érni azt, biztos úr, hogy olyan eljárási rendet dolgozzunk ki az Európai Unión belül, ami egyrészt lehetővé teszi, hogy az EIB ben elkülönített eszközöket a mostaninál sokkal könnyebben és sokkal hatékonyabban föl tudjuk használni. Másfelől el kell tudnunk érni az éves jelentések ösztönzésével, hogy a tagállamok maguk is ne csak szavakban, hanem tettekben is támogassák a kis és középvállalkozói szektort. Arra szeretnénk kérni Önt, biztos úr, az öt frakció nevében előterjesztett kérésünkkel, levelünkkel, amiben Önhöz fordultunk, hogy ne hanyagolja el ezt a vállalkozói kört, hiszen ez a vállalkozói kör az, ami a megszorító csomagok után a legnehezebb helyzetbe kerülve próbál fennmaradni. Itt várható legelőször a növekedés meglódulása és itt várható a foglalkoztatás növelése. Erről a Parlamentben mi támogatásunkról fogjuk biztosítani.